Hier ist die Situation am schlimmsten, da knapp zwei Drittel der Bevölkerung das sind 19 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe benötigen. Sieben Millionen Menschen drohen zu verhungern.

In Teilen des Südsudans haben die Vereinten Nationen vor wenigen Tagen sogar die Hungersnot ausgerufen.

2,6 Millionen Menschen sind auf der Flucht, 5 Millionen brauchen Ernährungshilfe.

1,4 Millionen Menschen sind auf der Flucht, 6 Millionen von akutem Nahrungsmangel betroffen, und 3 Millionen brauchen lebensrettende Hilfe.

Die EU ist sehr vorbildlich in diesem Bereich. Wir haben eine große Pflicht, diesen Menschen zu helfen. Wir dürfen diese Menschen nicht alleine lassen!